Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, la Comisión está impulsando la innovación en diversos ámbitos de nuestro sistema energético. Puedo citar biocarburantes de segunda generación, fusión, fisión de cuarta generación, redes inteligentes, energías renovables en general, eficiencia energética en general, uso de hidrógeno en pilas de combustible, captura, transporte y almacenamiento de CO vehículos eléctricos, y la lista podría seguir.

Muchos ciudadanos se preguntan —yo le traslado esa inquietud a usted hoy— en cuáles de todas estas cosas la Comisión, en el presente contexto difícil, va a poner su acento.